hæstvirtur forsætisráðherra flutti okkur hér ræðu undir yfirskriftinni um störf ríkisstjórnarinnar í sjálfu sér tókst hæstvirtum forsætisráðherra ágætlega að fylla út í einhverjar fimmtán mínútur eða svo undir þessari yfirskrift en í reynd var þetta að minnstu leyti um störf ríkisstjórnar í eiginlegri merkingu það er að þetta væru verk sem ríkisstjórnin hefði lokið sem hæstvirt ríkisstjórn hefur greinilega sett sér fyrir og margt tek ég undir það margt þar ágætlega vel hugsað málefni sem eru mikilvæg

ég hefði haldið miðað við málflutning ríkisstjórnarforkólfanna á síðasta kjörtímabili sem eru nú lítið hér til staðar til dæmis hvorugur þeirra drengjanna hæstvirtur forsætisráðherra sigmundur davíð gunnlaugsson og hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra bjarni benediktsson sem væri nú sérstaklega áhugavert að hafa hér formenn stjórnarflokkanna að þeir hefðu brett upp ermar og staðið við eitthvað af stóru orðunum og á ég þá ekki við kosningaloforðin heldur er mér mjög minnisstæður málflutningur þeirra hér á síðasta kjörtímabili

og það þyrfti ekkert annað en þá til hina vösku menn með þeirra hugmyndafræði þeir mundu smella fingrum og þar með færi hér allt á fulla ferð af hverju sjáum við þess á ekki stað að þeir hefjist handa með einhverjum kraftmiklum hætti ég tek það fram virðulegi forseti að ég er í þeim hópi sem óska hæstvirtri ríkisstjórn af heilum hug góðs gengis við það að halda áfram að vinna ísland út úr erfiðleikunum því að það er verkefnið það verður ekki gert með því að smella fingrum það eru engin slík ofurmenni til í stjórnmálum sem geta látið djúprættan og uppsafnaðan mikinn vanda hverfa á einni nóttu þetta er þrotlaus vinna við þurfum hægt og bítandi að vinna okkur áfram út úr þessum erfiðleikum sem við rötuðum hér í á árinu tvö þúsund og átta með löngum aðdraganda þetta snýst um úthald og að vera á réttri leið að sjá að hlutirnir séu þó að þokast í rétta átt

hæstvirtur fjármálaráðherra sem greinilega hefur nú ekki verið alveg án þess að dvöl hans í fjármálaráðuneytinu hefði áhrif þetta var hógværari og raunsærri maður sem talaði hér áðan en við heyrðum stundum í á síðasta kjörtímabili það vil ég meina hann sagði að það hefði lítið verið fjallað hér um stöðu ríkissjóðs hann skal ekki verða svikinn í þeim sem hér stendur að taka þátt í umræðunni um það það er hárrétt staða ríkissjóðs er erfið á hann hlóðust gríðarlegar skuldir í hruninu og undan því varð ekki vikist það varð að takast á við útgjöldin sem bankahrunið og bullandi hallarekstur ríkissjóðs endurfjármögnun bankakerfisins og allt þetta kallaði á hún er erfið og hún verður það um áralangt bil staðreyndin er sú að staða íslands mun markast af hruninu langt inn í framtíðina því miður

ég sakna þess enn að það komi raunsær tónn sérstaklega í málflutning hæstvirts forsætisráðherra því miður virðast ferðalög hans til útlanda og fundir með frægum mönnum ekki hafa dugað honum til þess að komast almennilega niður á jörðina og ég held að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra sé nær því að vera að átta sig á því hvað fram undan er og hvað bíður hæstvirtrar ríkisstjórnar þess vegna er það mér mikið áhyggjuefni að hæstvirt ríkisstjórn hefur afsalað ríkissjóði tekjum upp á um tuttugu milljarða króna á ársgrundvelli strax á næsta fjárlagaári svo tala menn um niðurskurð og sækja í það verkefni þingmenn hagræðingarhópur var hann kallaður hér áðan einhverjir aðrir hafa gefið honum önnur og kaldranalegri nöfn svona alveg í áttina austur að kramakasí kenningum hann á að koma með tillögur í þessum efnum og ég er í hópi þeirra sem mæla varnaðarorð gagnvart því að menn haldi að það sé hægt að sækja mikla viðbótarfjármuni í frekari niðurskurð og skerðingu samneyslunnar á íslandi af tveimur ástæðum vegna þess sem þegar hefur verið að gert og er ekkert lítið og á því berum við mörg hér ábyrgð að draga verulega úr fjárveitingum til margþættrar starfsemi og jafnvel velferðarkerfið ekki undanskilið þó að við reyndum að hlífa því eins og við gátum en ég er líka í hópi þeirra sem vara við þessu af efnahagslegum ástæðum það að sleppa út tuttugu milljörðum í tekjum frá ríkinu í beinum sköttum og mæta því með sambærilegum niðurskurði hefur verulega neikvæð efnahagsleg áhrif eftirspurnaráhrif í hagkerfinu það er þannig og við megum ekki við því að kæla það hagkerfi frekar niður hæstvirtur fjármálaráðherra kvartaði einmitt undan því að hér væri lítil eftirspurn alveg rétt hún þarf að örvast og fjárfestingar og allt það en það er margsannað mál að það er betra að afla tekna í ríkari mæli en minni með beinum sköttum og endurráðstafa því strax í umferð út í gegnum samneysluna en að gera það ekki og skera meira niður á móti það hefur miklu miklu meira kælandi áhrif á hagkerfið að gera það þarna óttast ég að hæstvirt ríkisstjórn sé á rangri leið og hún á að hugsa sig vel um áður en hún víkur frá þeirri blönduðu leið sem fyrri ríkisstjórn fylgdi í þessum efnum og skilaði hverju skilaði því að ísland náði athyglisverðum árangri að mati þeirra sem greina stöðu landsins utan frá og miklu meiri en flest önnu lönd sem glímdu við samdrátt á sama tíma vegna þess að okkur auðnaðist að hvorutveggja að ná tökum á hallarekstri ríkissjóðs og halda hagkerfinu þó í því horfi að hér er hagvöxtur þriðja árið í röð vissulega ekkert kraftmikill en hann er þó með því mesta sem mælist innan o e c d og fegnir mundu margir skipta við okkur við erum að sjá fimmta og sjötta og sjöunda samdráttarárið í röð í sumum evrópulöndum sem rötuðu í vandræði um svipað leyti og við

nú í salnum ég þakka að vísu þeim hæstvirtu ráðherrum sem hér eru en málshefjandi og formaður hins stjórnarflokksins mega nú lítt við bindast hér í salnum að lokum bara bíð ég þess að hæstvirt ríkisstjórn komist niður á jörðina þjóðin er komin niður á jörðina tiltrú hennar á þessari ríkisstjórn hefur dalað merkilega hratt þessa sumarmánuði eins ágætir og þeir hafa nú verið að minnsta kosti fyrir norðan og væntingarnar hríðfallið með